Alianța pro europeană din Republica Moldova a făcut eforturi considerabile pe drumul către Uniunea Europeană. Rezultatul a fost parafarea Acordului de asociere, la Vilnius și decizia de liberalizare a vizelor pe care o vom vota, în curând, în plen. Acum, mai mult ca niciodată, Uniunea Europeană trebuie să sprijine cu multă determinare Republica Moldova, pentru a putea rezista presiunilor Federației Ruse. Nu vrem să se repete situația din Ucraina care, după ce a parafat Acordul de asociere cu Uniunea Europeană, nu l a semnat la termenul stabilit, iar de peste două luni de zile, în Euromaidan, la Kiev, au fost omorâți peste 100 de oameni în care s a tras cu muniție de război.